Madame la Commissaire, je me permets de reprendre la parole pour vous dire que j'ai bien entendu vos arguments et que je ne doute pas que cette idée ne vienne pas de vous.

Les pays qui n'ont pas couru après le bas de gamme sur le plan industriel sont des pays qui figurent aujourd'hui parmi les premiers dans le monde en matière d'échanges commerciaux. Les Allemands, en particulier, ont toujours résisté à cette tentation du nivellement par le bas. Eh bien, je crois que l'Europe doit résister, sur le plan alimentaire, à cette tentation permanente de nivellement par le bas, parce que ça la mènera loin.

Il y a le vin rosé et il y a autre chose. Organisez un concours européen pour nommer cette autre chose si vous considérez qu'il faut la légaliser.

Vous nous dites en permanence C'est de la reddition. devant tout ce qui vient d'ailleurs.